Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że prace komisji SURE przebiegały przede wszystkim w sposób bardzo konkretny, rzeczowy i niezwykle realistyczny. W komisji SURE dominowała rozmowa na temat tego, ile będą kosztować decyzje polityczne. Musimy pamiętać, że państwa członkowskie, w tym również państwa piszące listy, zgodziły się na cele strategii 2020. Komisja SURE próbowała wskazać, ile będą kosztować decyzje polityczne, które są wspólnie podjęte.

Jeżeli państwa członkowskie decydują się na podjęcie pewnych działań, a my reprezentujący mieszkańców podzielamy ten pogląd, to musimy mieć realistyczne środki.

Myślę, że możemy dzisiaj na tej sali powiedzieć, że Parlament Europejski jest przygotowany do rozpoczęcia negocjacji. Chciałbym również jako poseł z Polski wyrazić głębokie przekonanie, że polska prezydencja w Radzie Unii będzie prezydencją właśnie podejmującą poważną, niezwykle realistyczną rozmowę, a ponieważ Polska i jej rząd mają nastawienie proeuropejskie, będzie to na pewno rozmowa trudna, ale niezwykle korzystna dla dalszych działań. Najważniejszy jest początek negocjacji.